Ja, najlepša hvala, spoštovani predsedujoči, kolegice in kolegi . iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so nedavno na vlado, poslali v obravnavo predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnovarstvenih prejemkih. med predvidenimi ukrepi iz, tega predloga je tudi ukinitev dodatka za delovno aktivnost, ki ga prejemajo delovno aktivni, prejemniki socialne pomoči. Zdaj, kot je razvidno iz, obrazložitve, bo ukinitev dodatka za delovno aktivnost predvsem pomenila, da se bo socialna pomoč znižala kar osemnajst tisoč devetsto petinsedemdesetim upravičencem, od tega osem tisoč sto sedemnajstim otrokom. Poleg tega bo štiri tisoč sto devetinštirideset oseb ostalo brez socialne pomoči, od tega skoraj tisoč osemsto otrok. Ukinitev dodatka za delovno aktivnost torej pomeni, da družine oziroma samske osebe, ki so upravičene do denarne socialne pomoči v nižji ali enaki, višini, kot je dodatek za delovno aktivnost, do denarne socialne pomoči, sploh ne bodo upravičene. zdaj, o samem dodatku takole. Institut dodatka je sicer po zakonski dikciji, namenjen motivaciji in spodbujanju posameznikov, k za delo, ampak realnost pa, v bistvu pravi, da gre tukaj za, na eni strani da ali ne, možnost plačevanja, položnic, torej pri tistih najbolj socialno ogroženih, da ne govorim sploh o, komponenti, poceni izkoriščanja ranljive delovne skupine. Seveda ministrstvo vse to opravičuje s tem, da, ti, aktivni, pridobivajo izkušnje, da osebnostno rastejo in tako naprej, ampak dejstvo ostaja, da je z dodatkom, ki ga želijo ukiniti, zdaj nekaj, hudo narobe. Ministrico, zato naslavljam, z nekaterimi vprašanji, za katere bom prosil, da mi jih, da na njih odgovori ustno, na naslednji seji. najprej me zanima, kako, ministrica pojasni, da gre za dodatek za delovno aktivnost, ki pa ga prejemajo osebe, ki niso delovno aktivne. Prosim torej za jasno stališče, a so ti ljudje delovno aktivni ali ne. Po mnenju ministrstva naj bi ta dodatek povzročal pasti neaktivnosti, zato sprašujem, kako lahko dodatek za aktivnost povzroča neaktivnost. In potem, ministrstvo pravi, da sta denarna socialna pomoč in dodatek za delovno aktivnost previsoka oziroma preblizu minimalni plači, zato, sprašujem, ali ministrstvo zagovarja, da je minimalna plača prenizka. Ta znaša šesto sedeminšestdeset evrov, neto, pa še to, po zaslugi Levice, če bi bilo v skladu z željo ministrstva, bi bila ta bržkone, še nižja. Zato torej ponovno, kakšno je stališče ministrstva in ministrice, do višine minimalne plače. Hvala lepa .